Săptămâna trecută, prim ministrul român a criticat decizia unui tribunal care îl condamnă pe unul dintre aliații săi de la guvernare, Dan Voiculescu, declarând că verdictul trebuie modificat. Victor Ponta l a apostrofat apoi pe judecătorul Cristi Dănileț, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru că acesta a cerut oamenilor politici să nu mai amenințe judecători și să nu mai conteste decizii definitive ale instanțelor. Pentru premierul de la București, cine apără independența magistraților este adversarul său politic. În ultimele zile, se desfășoară o campanie de stigmatizare publică și de revocare a membrilor CSM care vor o justiție fără subordonare politică. Demersul este sprijinit de posturi TV deținute de politicieni. Justificarea campaniei ar fi majoritatea de care dispune guvernul după alegerile din 9 decembrie. Pentru Ponta, dacă ai 60 în Parlament, trebuie să controlezi justiția. Cer Comisiei Europene să vegheze la acest derapaj inacceptabil.